90 z celosvetového hospodárskeho rastu vytvorí mimo Európskej únie. Z toho je zrejmé, aké dôležité je vypracovanie a presadenie dlhodobej stratégie zahraničného obchodu Európskej únie.

Za dôležité však pokladám aj ďalší rozvoj a posilňovanie parametrov vnútorného trhu, pretože ten môže byť kotvou ďalšieho hospodárskeho rastu Európskej únie.